Pozdravljam pojednostavljenje pravila o utvrđivanju vrijednosti ugovora i fleksibilniji pristup ponuđačima jer će to olakšati proces dodjele koncesije. No, fleksibilnost je dvosjekli mač i često otvara prostor za manipulacije pa mi je iznimno drago da Direktiva daje prava naručitelju da utvrdi kriterije o kvaliteti usluga kojima će koncesionar podlijegati. Na taj ćemo način zaštititi javni interes i osigurati buduću kvalitetu usluga za naše građane. Ovu odredbu držim najvažnijim dijelom Direktive jer davanje koncesije privatnom gospodarskom subjektu mora biti vođeno ambicijom za podizanjem kvalitete usluge, a ne isključivo financijskom računicom i željom za ispravljanjem pogrešaka i popravljanjem rezultata loše fiskalne politike, kako je to u slučaju najavljene monetizacije Hrvatskih cesta.